hæstvirtur forseti í morgun kom fram í máli hæstvirts forsætisráðherra í útvarpinu að það væru fleiri leiðir en sérstök umræða til að ræða um mál í þinginu það sama hefur komið fram hér í máli háttvirtra þingmanna birgis ármannssonar og guðlaugs þórs þórðarsonar ég tel þá rétt að upplýsa herra forseti að á þessu kjörtímabili hef ég lagt fram fyrirspurnir til skriflegs svars óundirbúnar fyrirspurnir og undirbúnar fyrirspurnir til hæstvirts forsætisráðherra fjármálaráðherra menntamálaráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra um verðtrygginguna og skyld efni ég hef ekki fengið fullnægjandi svör og ákvað því í febrúar síðastliðnum að leggja fram beiðni um sérstaka umræðu hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki séð sér fært að verða við henni en á sama tíma og við erum að krefjast umræðu í þinginu um þetta mál kýs hann að fara á útvarpsstöðina bylgjuna og ræða þar um málefnið herra forseti ég